Het systeem zal toelaten buitenlanders te identificeren die hun documenten hebben vernietigd of van wie de paspoorten werden gestolen. Het is ook een opsporingsinstrument, want verdachte personen kunnen getraceerd worden via de plaats van binnenkomst of via hun vingerafdrukken. Het komt er nu op aan om alle databanken up te date te houden en effectief informatie te laten delen. Daarom steunt de N VA dit voorstel volledig.